Signor Presidente, onorevoli colleghi, la coerenza delle politiche per lo sviluppo è un principio fondamentale delle nostre politiche per assicurarci di sostenere e non danneggiare le prospettive di sviluppo dei paesi più poveri. Essa sarà fondamentale soprattutto per il successo dell'agenda per lo sviluppo sostenibile e per determinarne i progressi. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono alle prese con una crisi migratoria che ancora non riescono a gestire. Eppure non si rendono conto che, se vogliamo affrontare le cause alla radice dei flussi, c'è moltissimo da fare per la coerenza delle nostre politiche estere, dello sviluppo, del commercio e fiscali, perché oggi stanno aumentando vorticosamente le diseguaglianze globali. Ogni anno i paesi in via di sviluppo perdono centinaia di milioni di euro, che sarebbero indispensabili per fornire servizi basilari ai propri cittadini, con l'elusione e l'evasione fiscale di compagnie nostre. Coerenza delle politiche per lo sviluppo significa quindi rendere obbligatoria, per le multinazionali, la rendicontazione paese per paese, così come effettuare un'analisi approfondita degli effetti delle politiche fiscali europee sui paesi in via di sviluppo, a partire dai trattati fiscali che concludiamo con essi.